hann sagði að á efnahagsvandanum væru engar einfaldar lausnir ég er sammála þingmanninum ég velti því fyrir mér hvort við getum orðið sammála um það líka að til sé nokkuð sem heitir einfeldningslegur málflutningur og ég verð að trúa hæstvirts forseta þingsins fyrir því að mér fannst ekki alveg frítt við að málflutningur háttvirts þingmanns talsmanns samfylkingarinnar við þessa umræðu væri einfeldningslegur einkum þegar hann vék að gjaldmiðlinum að íslensku krónunni og vísaði hann þar í ummæli mín frá því er vor leið um að gengissig krónunnar hefði það í för með sér að þjóðin öll væri að taka áföllum í stað þess að afmarkaðir hópar gerðu það það væri ekki góður marxismi eða sósíalismi fannst háttvirtum þingmanni árna páli árnasyni en hverjir eru valkostirnir við það að þjóðin taki öll áföllunum að innflutningurinn verði dýrari fyrir okkur öll það eru til aðrar breytur í efnahagslífinu en gengið gengi gjaldmiðilsins til dæmis atvinnustigið til dæmis atvinnustigið viljum við það viljum við taka áföllum sem íslenska þjóðfélagið verður fyrir með því að gera hluta þjóðarinnar atvinnulausan ekki vil ég það ég verð að segja það að ég fagna yfirlýsingum hæstvirtur forsætisráðherra í upphafi þessarar umræðu í dag að það væri forgangsverkefni í ríkisstjórninni að tryggja fulla atvinnu á íslandi þetta er ekki sjálfgefið samanber málflutning talsmanns samfylkingarinnar við þessa umræðu sem gefur það í skyn að hann vilji að aðrar breytur í efnahagslífinu verði þá nýttar eins og væntanlega atvinnustigið þegar hann er að gera lítið úr því að ég vilji að þjóðin taki áföllum þá verður hann að horfast í augu við þennan veruleika að það er hægt að svara áföllum sem okkar efnahagslíf verður fyrir með því að hluti þjóðarinnar verður án atvinnu og það er nokkuð sem skiptir hvern einstakling miklu máli það er mikil ógæfa að missa atvinnuna og snertir ekki einvörðungu þann sem fyrir því verður heldur alla hans fjölskyldu og þá sem nærri honum standa hitt er svo annað mál að hægt er að hafa áhrif á atvinnustigið með mismunandi hætti það er hægt að setja fólk til starfa

gróðurhúsarækt við fiskvinnslu eða í áli hér getur stefna stjórnvaldanna skipt sköpum olíuhreinsistöð á vestfjörðum verður ekki til án atbeina stjórnvalda það skiptir líka máli hver aðföng fyrirtækjanna eru og tilkostnaður heimilanna til dæmis hvað varðar verð á raforku hvaða stefnu hafa stjórnvöld í þeim efnum eiga þar allir að sitja við sama borað eða á stóriðjan að sitja við annað borð en fyrirtækin í landinu almennt gera eða heimilin halda menn að það sé einhver tilviljun fyrir því að samningum við stóriðjufyrirtækin fjölþjóðafyrirtækin er haldið leyndum haldið leyndum fyrir íslenskum heimilum og öðrum fyrirtækjum það er engin tilviljun það er nefnilega verið að mismuna og þeim er líka haldið leyndum fyrir þjórsánni sem aldrei má frétta á hvaða forsendum á að fórna henni

að yfirlýsingar og heitstrengingar um fulla atvinnu skipta miklu máli en þær mega aldrei verða að skálkaskjóli til að réttlæta óásættanleg náttúruspjöll og stóriðju á forsendum fjölþjóðarisa sem þegar til lengri tíma er litið er á kostnað íslensks efnahagslífs eða á kostnað íslenskrar náttúru þjórsárinnar eða jökulánna í skagafirði má aldrei verða skálkaskjól til þess háttvirtur þingmaður pétur h blöndal bað okkur að gæta að orðanotkun við þessa umræðu við skyldum ekki tala um kreppu hann hafði hitt bankamann í morgun sem sagði að við skyldum frekar tala um samdrátt en gætum við orðið sammála um að það megi tala um kröpp kjör að það séu tilteknir hópar í þjóðfélaginu sem búa við kröpp kjör til dæmis sá hópur sem á allt sitt undir okkur komið í þessum sal fjárveitingavaldinu löggjafarvaldinu öryrkjarnir og aldraðir sem eiga allt sitt undir okkur komið ég átti í samræðu við slíkan í gær og fletti upp í staðtölum almannatrygginga í kjölfarið gera menn sér grein fyrir því að lífeyrisþegi sem ekki hefur tekið úr lífeyrissjóðum er með eftir skatt hundrað tuttugu og eitt þúsund krónur á mánuði öryrkinn hundrað tuttugu og þrjú þúsund á mánuði þetta hlýtur að koma upp í hugann þegar við hlustum á hæstvirtan forsætisráðherra þjóðarinnar tala um mikilvægi þess að við tökum öll á í sameiningu erum öll á sama báti og hann sagði að við hlytum öll að hafa sama skilning á vandanum vísaði þar til verðbólgunnar hann sagði reyndar og bætti því við að við gætum fagnað því að þótt verðbólgan væri mikil í og með vegna aukins kostnaðar við innflutning þá mundi það fara niður sjálfkrafa ef gengið styrktist hefur það gerst það hefur ekki gerst varan hefur hækkað en hún hefur ekki lækkað með þessu gengisflökti á undanförnum mánuðum hvers vegna vek ég máls á þessu vegna þess að við erum að tala um ábyrgð við erum að tala um hverjir það eru sem axla ábyrgð og hverjir eiga að axla ábyrgð og hverjir hafa ekki axlað ábyrgð hvers konar skilaboð halda menn að það séu af kjarasamningaborði ljósmæðra eða til löggæslumannsins sem er með uppsagnarbréfið í vasanum þegar hann les um það í blöðum að bankastjórar eru að veita ofan í eigin vasa mörg hundruð milljóna króna voru það ekki sex hundruð milljónir núna um daginn á kostnað hvers halda menn að það sé hvaðan koma þessir peningar þeir koma frá fólkinu í landinu og það skiptir mig engu máli þótt gróðinn sé fenginn á kostnað alþýðumanna á balkanskaga eða annars staðar í heiminum þetta eru peningar

okkur er hótað núna í aðdraganda þingsins að ráðist verði gegn íbúðalánasjóði samfylkingin sem hefur lofað okkur því að ekki verði hótað við

um að búa í haginn fyrir einkavæðingu á heilbrigðiskerfi íslendinga síðan leyfa menn sér að koma hingað upp og tala um sameiginlegt átak og þá segi ég við skulum sameinast í athugun gegn þeim vanda sem við stöndum frammi fyrir en þá gerum við það líka á þeirri forsendu að við jöfnum kjörin í landinu að við bætum kjörin hjá öryrkjanum hjá hinum aldraða hjá launamanninum